Es ist höchst pikant, dass diese internationale Organisation beispielsweise die Teilnahme der Schwulen und Lesbenverbände an der UN Konferenz für HIV im Juni 2016 in New York verhinderte. Diese Organisation für islamische Zusammenarbeit ist nichts anderes als ein Instrument des politischen Islams Saudi-Arabiens und weiterer 56 mehr oder weniger islamischer Staaten. Mit Albanien würde somit dem politischen Islam Tür und Tor geöffnet, und das wäre nach meiner Einschätzung ein weiterer Anschlag auf die sogenannten hochgepriesenen europäischen Werte.